Herr Kollege, erstens müssen wir festhalten, jedes Land muss sich an seine Regeln halten, und dafür muss Sorge getragen werden. Wenn man Regeln akzeptiert, Verträge unterschreibt, Gesetzgebung macht, muss man darauf achten, dass das angewandt wird.

Und ich meine, dass wir aus diesem Grund heraus nur einen solchen Sparkommissar haben könnten, wenn es eine gemeinsame Regel mit Rechtsgrundlage gibt, die für alle Länder gelten würde, die sich nicht an die Regeln halten. Deswegen lehne ich es entschieden ab und das ist die Position der Bundesregierung dass es hier keine Speziallösung für Griechenland geben kann.